athyglisvert að hæstvirtur forsætisráðherra skuli koma hingað sem fulltrúi þeirrar ríkisstjórnar á íslandi sem lengst frí hefur tekið

það er mjög ánægjulegt að verða vitni að því að hæstvirtur forsætisráðherra telji hér dagana og stundirnar í umræðu um fjárlög ríkisstjórnarinnar vegna þess að ég held að á sama tíma sé mjög stór hluti þjóðarinnar farinn að telja niður dagana þangað til að ríkisstjórn sigmundar davíðs gunnlaugssonar fer frá völdum þetta er einhver sú versta ríkisstjórn sem hér hefur setið og einhver sá lágkúrulegasti forsætisráðherra sem nokkurn tímann hefur vermt þetta sæti